með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á raforkulögum sem byggja á tillögum nefndar sem skipuð var í júní tvö þúsund og átta til endurskoðunar á raforkulögum en það er kveðið á um það í bráðabirgðaákvæði við raforkulögin að þessi nefnd skuli sett á laggirnar til að endurskoða raforkulögin og hún skuli skila af sér þann þrítugasta og fyrsta desember á þessu ári nefnd þessi sem er skipuð samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu er sextán manna og þar með talið eiga fulltrúar allra þingflokka þar sæti og síðan aðrir þeir aðilar sem þessum störfum tengjast nefndin hefur ekki lokið störfum og hér er því um áfangatillögur að ræða sem talið er brýnt að leggja fram á þessu stigi nefndin mun því halda áfram vinnu sinni og starfa fram á haust og skila þá frekari tillögum og þá lokatillögum samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem snúa að afmörkuðum þáttum raforkulaga og taka mið af þeirri sjö ára reynslu sem nú þegar er komin á lögin í fyrsta lagi er lögð til ný skilgreining á hugtakinu stórnotandi þess efnis að það sé notandi sem notar inna þriggja ára á einum stað að minnsta kosti áttatíu gígavattstundir á ári sem samsvarar um það bil tíu megavöttum en þetta er auðvitað nokkur lækkun frá því sem verið hefur í dag ef viðmiðið er fjórtán megavött auk þess sem nýtingartíminn er um átta þúsund stundir auk þess nýmælis að það er líka kveðið á um það í þessu frumvarpi að um þriggja ára aðlögun það er kveðið á um möguleikana á þriggja ára aðlögun til að ná þessu viðmiði en slíkt aðlögunartímabil nýtist sérstaklega minni stórnotendum og við tökum sem dæmi að áætlanir um uppbyggingu á koliðaverksmiðjum eða minni netþjónabúum gagnaverum

fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila nú er það svo að það þykir ekki heppilegt að fyrirtæki sem er í eigu ríkis eða sveitarfélaga og hafa ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins til dæmis raforkuframleiðendur og dreifiveitur eigi hlut í sjálfu flutningsfyrirtækinu og er því lagt til að kveðið verði á um beint eignarhald ríkis og eða sveitarfélaga af flutningsfyrirtækinu sjálfu það er landsneti í tengslum við þetta er með frumvarpinu lagt til að ákvæði til bráðabirgða sem kveður á um það að iðnaðarráðherra skipi nefnd sem gera skuli tillögur fyrir lok árs tvö þúsund og tólf um kaup ríkis eða sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í flutningsfyrirtækinu en í dag er það svo að landsnetið er alfarið í eigu orkufyrirtækjanna í þriðja lagi er lagt til að flutningsfyrirtækinu verði heimilað að eiga og reka fjarskiptakerfi sem því er nauðsynlegt vegna rekstursins og bjóða út umframflutningsgetu þess ef það hefur yfir slíkri flutningsgetu að ráða og það er líka verið að heimila þeim að selja út sérfræðiþekkingu fyrirtækisins ef eftir því er leitað svo fremi og það er skýrt kveðið á um það í þessu frumvarpi svo fremi sem samkeppni sé ekki raskað það er ef það er gat í möskvanum þá er þetta heimilt um er að ræða sambærilegar heimildir og hjá flutningsfyrirtækjum í nágrannalöndum okkar skal slíkri starfsemi haldið aðskildri í bókhaldi félagsins í fjórða lagi er í frumvarpinu að finna ítarleg ákvæði um tekjumörk og gjaldskrá flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna en er í núgildandi lögum reynsla undanfarandi sjö ára hefur sýnt að þörf er á endurskoðun ýmissa þátta raforkulaga er varðar umfjöllun um tekjumörk og gjaldskrár og er með frumvarpinu reynt að setja skýrari ramma utan um þau ákvæði laganna en hópur sérfróðra aðila hefur komið að því verkefni með áðurnefndri endurskoðunarnefnd helstu breytingar frumvarpsins er snúa að tekjumörkunum felast í því að lagt er til að tekjumörk flutningsfyrirtækisins og dreifiveitnanna verði ákvörðuð til fimm ára í senn í stað þriggja ára við útreikning tekjumarka verður arðsemi reiknuð miðað við veginn fjármagnskostnað fyrirtækja sambærilegum rekstri þar sem gjaldskrá flutningsfyrirtækisins eru stórnotendur er nú í bandaríkjadölum þá er í frumvarpinu lagt til að tekjumörkin vegna stórnotanda verði jafnframt í bandaríkjadölum til að gæta þar samræmis í fimmta lagi eru í frumvarpinu lagðar til rýmri heimildir til beinna tenginga milli virkjunar og notenda þannig er lagt til að í sérstökum tilvikum megi sækja um leyfi ráðherra til að flytja raforku beint frá virkjun né notandi flutningskerfinu eða dreifikerfinu þannig er hægt að tengist beint ef virkjun nýtur tengingar við flutningskerfið er lagt til að hægt verði að semja um afslátt á úttektargjaldi ef orka er afhent beint frá virkjun til stórnotanda að því gefnu að orka fari ekki um flutningskerfið afslátturinn getur numið um sextíu prósent af úttektargjaldi stórnotenda og enn meira ef notandinn er alfarið háður því að orkan komi frá virkjuninni sem um ræðir er þarna verið að koma til móts við þann möguleika að byggður sé upp orkufrekur iðnaður við eða í nágrenni við virkjun við erum farin að sjá nú þegar vísa að slíkri uppbyggingu sem er vel en þá er jafnframt lagt til að í þeim tilvikum sem notandi er algerlega háður því að fá aðrar afurðir jarðhitavirkjunarinnar það er annað sem upp úr holunum kemur heldur en eingöngu raforkuna sjálfa sem þaðan er framleidd þá geti slíkur notandi óskað heimildar til beinnar tengingar við virkjunina enda þótt það nái ekki stórnotandaviðmiðinu og þarna erum við í raun og veru komin með opnun á uppbyggingu svokallaðra iðngarða sem við höfum áður fjallað um hér þar sem hugað er að frekari nýtingu jarðvarmans heldur en gert er í dag og við erum farin að sjá slíka vinnslu til dæmis þá er komin prufuverksmiðja á svartsengi sem er að vinna metan úr co tvö sem er að koma þar upp úr jarðvarmakolunum með þessu er komið sérstaklega til móts við notendur sem eru að byggja upp eins og ég segi framleiðslufyrirtæki við hlið eða skammt frá jarðvarmavirkjun og eru að nýta fleiri afurðir en einungis raforku eins og fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu verður ekki séð að það muni hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs virðulegi forseti að þessu sögðu mælist ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar til frekari umfjöllunar